virðulegi forseti hæstiréttur hefur úrskurðar að fjármálastofnunum hafi verið óheimilt að krefja lántakendur sem staðið höfðu í skilum með afborganir af gengistryggðum lánum og fengið fullnaðarkvittun þar um

kjarninn í dómi gærdagsins er sá að hæstiréttur kveður upp úr með það að afturvirkni hvað varðar vaxtaútreikning er óheimill við aðstæður eins og þessar þegar lántakandi hefur staðið í skilum og fengið um það fullnaðarkvittun án fyrirvara af hálfu fjármálastofnunar

eiga nú rétt á endurgreiðslum sem munu létta þeirra greiðslubyrði þessi dómur snýst um húsnæðislán einstaklinga en ég tel einsýnt og það ekki nema síðan grundvallaratriði hans hljóti einnig að eiga við um önnur lán svo sem bílalán einstaklinga og lán til fyrirtækja

nú er afar mikilvægt að greiða sem allra fyrst úr óvissu um að hve víðtækt fordæmisgildi þessi dómur gærdagsins hefur í ljósi reynslunnar er afar hæpið og ég tel reyndar ómögulegt og útilokað að alþingi blandi sér með virkum hætti inn í það verkefni það hlýtur að vera dómstólanna að kveða upp úr með það í öðru lagi þarf á allra næstu dögum að fá mynd eins skýra og kostur er af því hver áhrif dómur hæstaréttar hefur á fjármálakerfið miðað við mismunandi niðurstöðu varðandi fordæmisgildi dómsins við á alþingi verðum hins vegar eftir þennan dóm að svara þeirri stóru spurningu hvort rétt sé gefið í úrvinnslu skuldamála fyrirtækjanna og heimilanna eftir hrunið þegar sá minni hluti lántakenda sem tók gengistryggð lán fær verulegar leiðréttingar á sínum málum í gegnum dómskerfið á sama tíma sem sá stóri meiri hluti lántakenda sem tók verðtryggð lán á

ég er þeirrar skoðunar að alþingi þurfi nú að nota þetta tækifæri til að bregðast við þessum ójöfnuði sem fer vaxandi og mun fara vaxandi með þessum dómi hæstaréttar og skoða allar leiðir til að skapa samfélagssátt um skuldamál heimilanna og það gerum við best með nánu og nánara samstarfi milli allra þingflokka heldur en gert hefur verið fram að þessu